Všeč mi je bil Blade runner remake zaradi fotografije, atmosfere in vseh preobratov. Se pravi glavna vloga, ko je bil sintetik, je spoznal, da je prišlo do čudeža in so sintetiki, ženske sintetiki, lahko začele rojevati. Potem je mislil, da je bil on eden izmed teh otrok, ki je bil rojen sintetično, ampak na koncu je videl, da ni bil on ta, je pa vseeno pomagal tem ljudem priti do, ne vem, česa, do nečesa. Fajn je Ljubljanski grad, ker je ta malim všeč, vidijo uro na stolpu, vidijo srednjeveški top, in na koncu greš še na sprehod okoli gradu, da vidiš panoramo Ljubljane. Znamenitosti so top, ura na trdnjavi gor, mlin pa razgled. Se usedemo v avto, gremo na Litostrojsko, iz Litostrojske na Celovško, tam zavijemo na Drenikovo, iz Drenikove gremo po Topniški, na koncu Topniške zavijemo na Njegoševo, tam parkiramo in se peš odpravimo na grad gor. Poklic varilca mi je všeč zato, ker se da v tujini dobro zaslužiti, pa ker pri varjenju po tik postopku je gledanje taline meditativno. Ljudje v tem poklicu delajo konstrukcije, delajo za raznorazne kovinske industrije, za farmacevtske industrije in vse možno. rad pripravljam konjske zrezke. Zato ker so zdravi, imajo veliko železa in ker sem, kar imajo dober okus. Zrezke najprej začinimo s soljo, poprom, česnom, jih popečemo na hitro po obeh straneh, in to je to. Všeč mi je bila knjiga Douglasa Adamsa Štoparski vodnik po galaksiji, ker je bila neverjetno smešna. Prišli so vesoljci, z namenom, da bi podrli Zemljo, ker so gradili vesoljsko avtocesto, in so dali ljudem, mislim, da že dovolj časa za priprave oziroma da odidejo. Na neki oglasni deski je to bilo, ampak noben ni prebral, ker so bile to neke, ne, ampak, kako se temu reče, birokracijske scene, ki jih, ke so bile vsem dolgočasne in noben jih ni pol prebral. In potem sta ta glavni lik in ta, ki mu je pomagal, sta pač mu, jima je ratalo uspeti v pobegniti. In, in to je to. Spomnim se žleda, ke je bil, koliko, pred ene sedmimi leti, osmimi. takrat sva šla še, bom rekel, ženo, na sprehod po Kosezah in je bilo neverjetno lepo in samo pokalo je vsepovsod. Kaj, kombinirke recimo, ne. najbolj uporabno orodje se mi zdijo recimo kombinirke, ker z njimi lahko odviješ kakšno stvar, precvikaš kakšno žico in tako naprej. Najbolj mi je všeč zima, ker je lahko zelo pravljična, če je dovolj snega, pa še, bordat greš lahko takrat. Slabe plati so pa mraz, led, plundra pa to, da ni toplo. Najbolj všeč mi je skejtanje, zaradi tega, ker se premikaš, telovadiš in še uživaš zraven. Slabe plati so pa to, da se lahko fejst poškoduješ, pa greš skozi veliko parov čevljev. Najbolj všeč so mi psi, ker so luštni pa družbo ti delajo. treba jih je veliko ven peljati, morajo se razlavfati. Pa seveda hraniti jih je treba. Ogrevajo jih, se pravi, ljudje ogrevajo hiše na olje, na elektriko, na, lesene pelete in plin. Damir, vabljen si na mojo rojstnodnevno zabavo sedemnajstega, petek, v Trti. Vse najboljše za rojstni dan.